În primul rând, felicitări raportorului pentru obiectivele menționate în cadrul agriculturii din regiunile ultraperiferice. Schema de sprijin din domeniul agriculturii pentru regiunile ultraperiferice ale Uniunii constituie un mecanism important pentru continuarea activității agricole și menținerea peisajului rural. Susțin exercițiul actual de revizuire a delimitării acestor zone pentru eliminarea eventualelor inconsecvențe în delimitarea acestor arii și consider că, prin aplicarea unor criterii unitare, se asigură simplificarea implementării schemei de plăți pentru zonele ultraperiferice la nivelul Uniunii Europene, un plus de transparență și un tratament unitar al beneficiarilor acestor scheme de sprijin. Știm cu toții că agricultura deține un rol central în economia locală. În acest sens, consider oportun ca în zonele ultraperiferice din Uniunea Europeană să existe măsuri care să vizeze creșterea competitivității sectorului agricol și promovarea diversificării.